frú forseti fyrst aðeins um lýðræðið það kostar mikla og langa umræðu að fjalla um það og þingmaðurinn nefndi það raunar í sinni fyrstu ræðu að þetta væri alls ekki einfalt mál hvernig yrði farið með það en innan lífeyrissjóðanna gildir það sem kallað er fulltrúalýðræði og sem stærsta lýðræðisríki veraldar er nú býsna stolt af og lýðræðisríkið ísland líka vegna þess að í krafti fulltrúalýðræðis kýs til dæmis alþingi í hinar og þessar stjórnir gerði það áður í bankaráð gerir það í byggðastofnun og héðan og þaðan fulltrúalýðræðið er því bara ágætt og

aðeins bara vegna þess að það má ekki misskilja það sem ég sagði hér áðan um rannsóknina ég er alveg fullkomlega sammála þeim sem hér hafa talað um nauðsyn þess að skoða þetta mál mjög vel og gera það eins vel og hægt er ég tel að það sé ágætlega komið í umræðu inni í stjórnskipunar og eftirlitsnefnd til þess að fjalla þá um hvert framhald málsins yrði aðeins vegna þess að það var nefnt hér áðan hvaða breytingar hefðu verið gerðar á þessu umhverfi sumar þeirra hafa komið í gegnum kjarasamninga það er rétt en ég held að ég muni það rétt að einn háttvirtur þingmaður pétur blöndal hafi íhugað það í skamma stund að segja af sér vegna þess að alþingi gerði breytingar á þeim lögum sem ekki voru til mjög góðs mér er því til efs að frumkvæði alþingis til breytinga á lögum um lífeyrissjóði hafi verið nokkrum til góðs og skýri kannski hluta af því tapi sem þeir urðu fyrir